V súvislosti s predloženou pozíciou by som rada zdôraznila tri momenty, ktoré pokladám za dôležité. Ochrana žien matiek, ktoré sú samostatne zárobkovo činné, a zlepšenie situácie manželov a manželiek samostatne zárobkovo činných osôb je dnes v Európskej únii nedostatočná. Verím, že prijatý text sa bude vzťahovať na všetky sektory a nielen na poľnohospodárstvo. Vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj rodinných podnikov znamená podporu malého a stredného podnikania.

Súčasťou takéhoto prostredia je aj sociálna ochrana tých, ktorí sa rozhodli pomáhať pri podnikaní svojmu manželovi alebo manželke. Ich práca je rovnako prínosom pre ekonomiku ako práca ktoréhokoľvek zamestnanca. Preto im patrí rovnaké právo na sociálnu ochranu, ako štát priznáva zamestnancom. Pri hľadaní vhodných mechanizmov tejto ochrany treba však úzkostlivo rešpektovať princíp subsidiarity. Voľba nástrojov musí zostať v rukách členských štátov. A nakoniec, dieťa najviac potrebuje matku v prvých mesiacoch svojho života, bez ohľadu na to, či sa narodilo vo Francúzsku, v Nemecku alebo na Slovensku.